Moje osobiste doświadczenia spowodowały, że chciałabym zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na kwestię opieki medycznej eurodeputowanych w sytuacjach nagłych wypadków za granicami Europy. Mój przypadek, a po nim przypadek z Haiti świadczą o potrzebie stworzenia precyzyjnych uregulowań dla posłów, którzy podczas repatriacji wymagają stałej opieki lekarskiej. W Parlamencie brak jest odpowiedniej komórki, która w takich sytuacjach odpowiadałaby za organizację powrotu posła. Myślę, że należałoby utworzyć w Parlamencie podmiot odpowiedzialny za tego rodzaju sytuacje.

Z tego miejsca pragnę podziękować za troskę o mój stan zdrowia w tych trudnych dla mnie chwilach. Pragnę szczególnie podziękować za doskonałą opiekę zarówno lekarzom, jak i całemu personelowi medycznemu pierwszego szpitala w Szanghaju oraz pani Petrze Claes, panom Esteli Burriel i Lorenzo Manelli z Parlamentu Europejskiego za zaangażowanie i ogromną pomoc, której mi udzielili.